I to je příklad dvojího metru, kdy se práva některých spotřebitelů berou jako důležitější než práva jiných, třeba těch, kteří se právem cítí jako občané druhé kategorie. Proto jsem nehlasovala pro dohodu na výboru a předložila jsem pozměňovací návrh, který nás, když bude schválen, vrací k jednacímu stolu. Neodcházejme od něj, dokud nebudeme mít v rukou text, se kterým budeme moci s čistým svědomím předstoupit před naše občany a říci jim, že jsme dvojí kvalitu skutečně postavili mimo zákon.

Ať se značí stejně jenom to, co je opravdu stejné, a spotřebitel ať má na první pohled jasno, co kupuje.

Kolegyně a kolegové, neměňte, prosím, pod tlakem svůj názor, který jsme už jednou vyslovili, a to dvojí kvalitu zakázat.